Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers collègues, au delà des frappes légitimes de la France, du Royaume Uni et des États Unis contre ces actes barbares du régime de Bachar Al Assad à l'encontre de ses enfants et de sa propre population, la situation en Syrie doit aussi nous amener à une double réflexion européenne.

Le Conseil de sécurité est bloqué par les incessants vetos russes, comme d'ailleurs les missions de l'Agence internationale de lutte contre les armes chimiques sur le terrain. Il est indispensable de pousser à la réforme du fonctionnement du Conseil de sécurité pour avancer quand le droit international est objectivement bafoué sur le terrain.

Nous voyons là tout le défi qui demeure devant nous pour la construction de l'Europe de la défense. Voilà, Monsieur le commissaire, des défis qui s'ajoutent à la reprise nécessaire des négociations internationales sur la Syrie.